virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarp á þingskjali níu hundruð sextíu og eitt sem er sex hundruð fertugasta og þriðja mál en um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og tvö nítján hundruð níutíu og átta um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi íslands

að skapa enn tryggari grundvöll og fjölga þeim úrræðum sem íslenskum stjórnvöldum eru tæk að grípa til í baráttunni við að uppræta ólöglegar fiskveiðar á úthafinu ólöglegar og óábyrgar veiðar eru alþjóðlegt vandamál og ljóst er að árangur næst ekki í baráttunni gegn þeim nema í náinni samvinnu ríkja og með fullnægjandi lagalegum heimildum til að taka á málum sem upp koma í tengslum við þær á vettvangi svæðisbundinna fiskveiðistjórnarstofnana sameinuðu þjóðanna sem og á vettvangi matvæla og landbúnaðarstofnunar sameinuðu þjóðanna þá hafa aðildarríki samþykkt margháttaðar reglur sem ætlað er að sporna gegn ólöglegum og óábyrgum veiðum hentifánaskipa á úthafinu er þar með talið um að ræða reglur sem taka til skipa sem staðin hafa verið að ólöglegum veiðum á úthafinu og verið færð á svokallaða svarta lista svæðisbundinna fiskveiðistjórnarstofnana meðal reglna sem samþykktar hafa verið á vettvangi svæðisbundinna fiskveiðistjórnarstofnana eru bann við komu umræddra skipa til hafna aðildarríkja þeirra bann við þjónustu við þau bann við að færa þau á fána aðildarríkja og tilmæli um að fyrirtæki eigi ekki í viðskiptum með sjávarafla sem er upprunninn með ólöglegum veiðum ljóst er að til að unnt sé að framfylgja fjölþjóðlegum reglum sem samþykktar hafa verið í baráttunni gegn ólöglegum veiðum hér á landi verður íslensk löggjöf að vera þannig úr garði gerð að stjórnvöld hafi lagaheimildir til að grípa til þeirra úrræða sem eru talin nauðsynleg og lögð hafa verið til á þeim vettvangi í lögum númer tuttugu og tvö nítján

frumvarp þetta er byggt á vinnu starfshópi fulltrúa frá sjávarútvegs utanríkis dómsmála og samgönguráðuneyti sem sjávarútvegsráðherra skipaði tuttugasta og fjórða nóvember tvö þúsund og sex

á lögum sem heyra undir sjávarútvegsráðuneytið um þau úrræði sem tillögur hafa verið gerðar um á fjölþjóðlegum vettvangi og af áðurnefndum starfshópi en ekki hafa þegar verið lögfest eða nauðsynlegt þykir að hafa skýrari lagaheimildir fyrir

óvissu um réttarstöðu einstakra ríkja á úthafinu að þjóðarétti sem þarfnast frekari skoðunar og samráðs en um það vísast til greinargerðar sem fylgir frumvarpinu

helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru eftirfarandi fyrsta orðalag annars á þriðju grein laganna er skýrt frekar með tilliti til skipa sem skráð hafa verið hjá svæðisbundnum fiskveiðistjórnarstofnunum fyrir ólöglegar veiðar og ekki sigla undir fána aðildarríkja þeirra tekið er sérstaklega fram að þau skip falli undir ákvæði greaanrinnar hér er átt við skip á svonefndum svörtum listum annars lagt er til að lögfest verði nýtt ákvæði í annarri málsgrein þriðju grein laganna um að heimild sé að grípa til tiltekinna viðurlaga gegn erlendum skipum sem notuð hafa verið til brota við veiðar það er komist slík skip af einhverjum ástæðum til hafnar sé þeim heimilt að landa eða umskipa afla í íslenskri höfn og vísa skuli þeim úr höfn að lokinni skoðun eftirlitsmanna eftir atvikum að fenginni neyðaraðstoð þriðja orðalag annarri málsgrein þriðju grein laganna er gert skýrara að því er varðar tiltekin viðurlög sem þar er nú þegar kveðið á um það er að óheimilt sé að veita skipum sem notuð hafa verið til brota við veiðar skipum sem flytja afla þeirra og skipum sem þjónusta þau sem og útgerðum þessara skipa þjónustu þar með talið i íslenskum höfnum í fiskveiðilandhelgi íslands og utan hennar fjórða það er lagt til að lögfest verði í annarri málsgrein þriðju grein laganna ákvæði um að kaupendum afla svo og umboðsmönnum útflytjendum flutningsaðilum bönkum lánastofnunum og opinberum stofnunum sé skylt að láta sjávarútvegsráðuneytinu eða fiskistofu í té ókeypis og í því formi sem þessi stjórnvöld ákveða allar þær upplýsingar sem unnt er að láta í té og nauðsynlegar eru taldar vegna eftirlits með framkvæmd framangreindra ákvæða fimmta að lokum er lagt til að lögfest verði nýtt ákvæði í fyrstu málsgrein sjöttu grein laganna þess efnis að fiskistofu sé óheimilt er að gefa út tímabundið leyfi til erlendra skipa til veiða í fiskveiðilandhelginni samkvæmt ákvæðinu ef þau hafa verið notuð til brota gegn lögunum öðrum lögum um fiskveiðar stjórnvaldsreglum settum með heimild í þeim reglum svæðisbundinna fiskveiðistjórnarstofnana og eða milliríkjasamningum áfram verður hins vegar í gildi sá fyrirvari sem er í fjórðu málsgrein þriðju grein laganna um að framangreind úrræði takmarki ekki rétt erlendra skipa til löndunar umskipunar eða þjónustu hér á landi samkvæmt alþjóðasamningum sem ísland er aðili að eða að gildandi þjóðarrétti

fiskveiðilandhelginni og utan hennar og skapa þannig enn tryggari grundvöll og fjölga þeim úrræðum sem íslenskum stjórnvöldum eru tæk í baráttunni við að uppræta ólöglegar fiskveiðar á úthafinu það er ljóst að það er mikið hagsmunamál fyrir ísland að verndun og sjálfbærri nýtingu fiskstofnanna sé ekki ógnað með veiðum og þannig grafið undan þeim stjórnunarráðstöfunum sem hafa verið samþykktar á vettvangi þar til bærra svæðisbundinna fiskveiðistjórnunanstofnana jafnframt eru í húfi umtalsverðir fjárhagslegir hagsmunir þeirra aðila íslenskra og erlendra sem hafa rétt til veiða á stofnum á úthafinu þegar litið er til þessa vænti ég þess að víðtæk sátt geti orðið um þetta frumvarp hér á alþingi að